El poate readuce economia europeană pe drumul cel bun, încurajând totodată coeziunea economică și socială. Consider că bugetul trebuie să joace un rol strategic, întărind rolul UE în calitate de actor global. În același timp, doresc să subliniez importanța sa în contextul realizării obiectivelor politice ale Uniunii. Atrag atenția asupra faptului că ar trebui să existe un echilibru între venitul din resurse proprii și cheltuieli. Cadrul financiar multianual trebuie să fie suficient de flexibil, încât să asigure alinierea resurselor bugetare la circumstanțele actuale. În acest context, reforma sistemului de resurse proprii ar putea genera mai multă corectitudine, contribuind la crearea unui cadru transparent, previzibil și responsabil.